Érdeklődéssel hallgattam az abortuszról szóló vitában baloldali férfi képviselőtársaimnak a harcos kiállását, a nőknek a választáshoz való joga, illetve testük fölötti kontroll mellett.

Szervezzenek felvilágosító kampányokat a férfitársaik számára, ahol például elmesélik nekik azt, amit talán az illetők édesanyja elfelejtett említeni, hogy a gyermeket nem a gólya hozza, nem is káposztalevélben keletkezik, a nem tervezett gyermek sem, hanem ezt módja van az Önök férfitársainak megakadályozni. Tehát szóljon arról egy alapos, európai méretű kampány, hogy a férfiak álljanak valóban a nők mellé a családtervezésben, a születésszabályozásban, és legyen mondjuk az a jelszó, hogy egy igazi férfi soha nem ejtene teherbe egy nőt akarata ellenére, sem alkalmi kapcsolatban sem házasságban. És, ha valódi választás mellett állnak kedves férfi képviselőtársaim, akkor arra is bíztassák férfitársaikat, hogy ha mégis létrejön a nem tervezett terhesség, akkor abból lehessen valóban várandósság másfél percem van kedves elnök asszony, még, hogy ha nem is tetszik a véleményem, akkor is engedje végigmondani tehát, a nem tervezett terhesség esetén is vállaljon felelősséget a férfi ember, és tegye lehetővé azt, hogy ha a nő úgy kívánja, akkor igenis viselje a terhességet és vállalja az apasággal járó feladatokat az a sok férfi, akit Önöknek meg kell szólítaniuk.